Europa is nog nooit zo welvarend, veilig en vrij geweest zo klonk het in 2003 letterlijk in de aanhef. De dramatische nasleep van de Arabische Lente in het zuiden, de Russische agressie in het oosten, de bloedige conflicten in Afrika, de terreur in onze eigen steden het toont allemaal aan dat dat optimisme is vervlogen en de veiligheidsomgeving is veranderd. We hadden dus inderdaad behoefte aan een nieuwe strategie. In die nieuwe strategie gaat u uit van pragmatisch realisme met prioriteit voor onze vitale belangen als welvaart en veiligheid. Dat vind ik de grote verdienste. Bovendien heeft u zich niet alleen gericht op de dreigingen, maar ook op de kansen die de EU kan grijpen. Eén vraag in het laatste hoofdstuk stelt u voor dat lidstaten door versterkte samenwerking kunnen bijdragen aan de uitvoering van in de Raad overeengekomen standpunten.